To iznosim u kontekstu ove rasprave stoga jer je Island bio prva zemlja koja je priznala Hrvatsku gotovo mjesec dana ranije i na tome im zahvaljujemo.